Ja, minister, sicer hvala, no, za ta odgovor, ampak, če jaz prav razumem, je številka trenutno zaposlenih po ZIPRS-u, čeprav smo že meseca septembra, nič, ne. In šele sedaj pravite, da greste v razpis, pa me pa sprašujem, kako to, da vendarle mislim za neki razpis, zato, da ti razpišeš nova delovna mesta, potrebuješ več kot devet mesecev. Če mi lahko to malo podrobneje pojasnite, kako je to mogoče. In to mogoče tudi, če vzamemo, kot ste rekli, da za izhodišče vaše ministrstvo kot dober zgled, ne, kako to, da vaše ministrstvo potrebuje za nekaj takega, da zaposli nekaj čistilk recimo, za razpis za delovna mesta, takšen čas, ne. To se mi zdi, pač malo nenavadno, milo rečeno. Druga stvar. Omenili ste, to je, da je zdaleč najcenejši način outsourcing - seveda je zdaleč najcenejši način, vemo zakaj. Saj sem povedala, zakaj. Na na plečih izkoriščanih delavcev je to najcenejši način, nikakor drugače, in tega si država in državni organi, oprostite, ne moremo privoščiti, sploh ne, če imamo neko pravno in finančno podlago v ZIPRS-u in če imamo jasno koalicijsko zavezo, zaradi česar smo v sodelovanju, da bomo se držali in da bomo spremenili prakse. Saj vemo, da se te prakse dogajajo že, več kot deset let. Ne. Ne govorim o tem, da se ne, govorim pa o tem, da je čas, da jih spremenimo in odločno spremenimo, ne tako počasi. In tudi ni razloga, da potem na ostala ministrstva in ostali organi v sestavi, potem potrebujejo spet leto, dve za neki preprost razpis za delovna mesta. Delavce boste pa verjetno z lahkoto našli, to vam zagotavljam, če boste razpis odprli. Hvala lepa za enkrat.